virðulegi forseti eitt af fyrstu verkum nýrrar ríkisstjórnar var að grípa til aðgerða sem áttu að stuðla að því að draga úr þenslunni í efnahagslífinu og meðal annars þeirra aðgerða var að lækka lánshlutfall úr íbúðalánasjóði úr níutíu prósent í áttatíu prósent samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið úr íbúðalánasjóði eru níutíu prósent lánin að mestu leyti á landsbyggðinni en að mjög litlu leyti á höfuðborgarsvæðinu miðað við tölurnar sem ég hef undir höndum þá voru aðeins um þrjú prósent af lánum sem veitt voru á fyrri hluta ársins tvö þúsund og sex níutíu prósent lán eða hámarkslán á höfuðborgarsvæðinu en um þrjátíu og sex til þrjátíu og níu prósent lánanna á landsbyggðinni

ákvað nú og síðan hækkað aftur mjög snemma á þessu ári á tímabilinu mars til júní á þessu ári voru sex prósent nýrra lána á höfuðborgarsvæðinu sem náðu hámarksveðsetningu en þrjátíu og sjö prósent lána á landsbyggðinni þannig að það er alveg augljóst mál virðulegi forseti að lækkun lánshlutfallsins bitnar fyrst og fremst á lántakendum á landsbyggðinni félagsmálaráðherra kaus að hreyfa ekki við hámarksfjárhæð lánsins né takmörkun hámarksláns við brunabótamat sem eru þau atriði sem fyrst og fremst takmarka lánveitingar inn á höfuðborgarsvæðið þannig að áhrifin af þessari breytingu eru hverfandi á höfuðborgarsvæðinu þar sem þenslan er en áhrifin eru mikil á landsbyggðinni þar sem engin þensla er virðulegi forseti ég hlýt að spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra núna þegar komin er nokkur reynsla á þessar ákvarðanir hans og hann hlýtur að hafa áttað sig á því hvernig þetta liggur hvenær ráðherrann hyggst hækka lánshlutfall almennra lána íbúðalánasjóði aftur upp í níutíu prósent

höfuðborgarsvæðinu og er þá ekki eðlilegt að reyna að beina fólki til búsetu utan höfuðborgarsvæðisins og stuðla að því að það kaupi sér eignir og setjist að utan þess til dæmis á þeim landsvæðum þar sem hagvöxtur er neikvæður og ég spyr um það hvort hæstvirtur